Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je ne peux que me joindre à ce que mes collègues ont dit en ce qui concerne la situation au Brésil et la question de la déforestation. Je ne peux que me joindre à ceux qui ont critiqué le gouvernement Bolsonaro sur le non respect des droits de l'homme, le non respect des droits des travailleurs, le non respect de son territoire par rapport à cette déforestation. Et je ne peux que me joindre aussi à ce que Pascal Durand a dit tout à l'heure, c'est à dire notre coresponsabilité en tant qu'Européens. Notre coresponsabilité si nous continuons à aller droit dans le mur avec des accords commerciaux qui ont prouvé aujourd'hui leur incapacité, je dis bien leur incapacité, à faire respecter la question du droit environnemental. Alors, Monsieur le Commissaire, quand vous dites que le chapitre développement durable, obligatoire aujourd'hui dans les accords commerciaux et dans le Mercosur, mais pas uniquement le Mercosur, dans tous les accords commerciaux, quand vous dites que ce TSD va pouvoir réglementer, eh bien non, Monsieur le Commissaire, ce chapitre développement durable ne réglemente rien, il organise des discussions mais il ne sanctionne pas par rapport au non respect de l'environnement. Donc, ce que nous vous demandons, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du nouveau langage, c'est de la contrainte, c'est de la sanction et donc des accords commerciaux, oui, mais des accords commerciaux, qui sont de nouvelle génération mais de vraie nouvelle génération, qui permettent effectivement de sanctionner des pays, tels que le Brésil, tels que d'autres pays, qui ne respectent pas ces droits et nous demandons aussi qu'il y ait un devoir de vigilance pour les multinationales européennes et que, quand elles investissent dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas les droits environnementaux, les victimes, où qu'elles soient, aient la possibilité

Aujourd'hui, on a des peuples indigènes qui sont exterminés dans l'Amazonie, nous devons leur donner le droit de pouvoir déposer plainte contre des multinationales qui ne respectent rien.